Důvodem, bylo to tady již zmíněno, je frustrace mladých lidí, kteří nemají perspektivu a podléhají propagandě, fanatickým ideologiím. A řešení, pan komisař správně navrhoval posílit společnost, jistě, musíme k tomu mít nástroje, ať už tady bylo zmíněno Internal security fund, práce ve věznicích a tak dále. Nástroje na úrovni EU i členských zemí. Ale já se domnívám, že klíč je v řešení, v posilování osobnostní a sociální výchovy. Klíč je v posilování sebedůvěry mladých lidí, kteří musí mít perspektivu a pozitivní hodnoty.